frá því að við komum saman það er margt sem hefur komið í ljós í þeirri kosningabaráttu sem ég vil meina að hafi verið háð undanfarið meðal annars hefur komið í ljós að menn töldu að enn og aftur færi allt fjandans til ef þetta yrði ekki samþykkt ef ekki yrði sagt já við þessum samningi að sjálfsögðu hefur annað komið í ljós strax við þurfum að fá svör við ýmsum spurningum

við verðum að svara því hvers vegna ríkisstjórnin lagði ofurkapp á að auka við ábyrgðir ríkissjóðs með því að bæta við sex hundruð til sjö hundruð milljörðum ef það lá alltaf ljóst fyrir að þrotabúið ætti fyrir öllum þessum kröfum við þurfum því að svara okkur hvers vegna vildi ríkisstjórnin leggja svona mikið á sig að bæta og raunar þeir sem vildu samþykkja þessa samninga að bæta þessu á ríkissjóð það er rétt sem kom fram hjá hæstvirtum efnahags og viðskiptaráðherra áðan íslendingar hafa mjög góð rök fyrir því að neita að borga þessar skuldir eða þjóðin því við höfum alltaf sagt að okkur beri ekki skylda til þess en það hefði verið mjög ánægjulegt ef ríkisstjórnin og aðilar vinnumarkaðarins og aðrir sem hafa lagt ofuráherslu á að íslenska þjóðin axlaði þessa ábyrgð að þeir hefðu fært þessi rök fram ásamt okkur hinum sem höfum haldið þeim á lofti nú um tveggja ára skeið það hefði verið óskandi frú forseti það hlýtur að vera áfall fyrir þá ríkisstjórn sem nú situr að hafa fengið enn og aftur höfnun frá þjóðinni á málum sem hún hefur fram að færa það er vitanlega ljóst að þjóðin treystir ekki þessari ríkisstjórn nú er horft til íslands frá öðrum ríkjum ríkjum sem eiga við svipuð vandamál að glíma ríkum þar sem stórar evrópuþjóðir alþjóðabankar ætlast til þess að einstaklingar og fjölskyldur axli ábyrgð á óskaplega brjálæðislegu ég finn varla rétta orðið frú forseti hvernig þessir bankar gengu yfir þessar þjóðir með óhóflegum lánveitingum sem enginn sá fyrir í rauninni mig langar frú forseti að þakka forseta íslands fyrir að taka af skarið í því að tala fyrir íslands hönd og nú þurfum við að fylgja á eftir þingmenn og ríkisstjórnin þess vegna undrar mig það að þegar ég sé á timinn punktur is að hæstvirtur fjármálaráðherra hafi afþakkað boð um að kynna málstað íslands fyrir evrópuþinginu eða evrópuráðinu í dag hvernig má það vera að fjármálaráðherra hafi tækifæri til að tala við fjörutíu og sjö þjóðir eða fulltrúa fjörutíu og sjö þjóða í evrópuráði í dag og gerði það ekki til að halda uppi málsvörn fyrir hönd íslands til að koma réttum skilaboðum á framfæri frú forseti við þurfum í fyrsta lagi að horfa fram á við við þurfum að snúa vörn í sókn þingmenn ríkisstjórnin þjóðin öll við þurfum að tala núna einu máli ríkisstjórnin og stjórnarflokkarnir þurfa að koma með okkur hinum í þá vegferð mér er kunnugt um að fulltrúar fjármálaráðuneytisins eða ríkisstjórnarinnar

ég hef ekki stórar áhyggjur af tjóninu en það er hins vegar athyglisvert og mjög mikilvægt að koma réttum skilaboðum á framfæri komið hefur fram að indefence hefur sent frá sér yfirlýsingu samantekt til um þrjú hundruð blaðamanna matsfyrirtækja það er mjög mikilvægt og mjög gott við eigum líka að segja nú við breta og við eigum að taka höndum saman um að koma í gegn máli sem er í utanríkismálanefnd um að höfða mál eða kanna með málshöfðun á hendur bretum vegna beitingu hryðjuverkalaganna við eigum að svara fullum hálsi núna þegar sóknarfærið er til staðar og við eigum að velta fyrir okkur hvernig stendur á því að varnarbandalag svokallað nato er ekki að hjálpa okkur í þessari baráttu þegar ráðist er á ísland